À l'heure où tous s'interrogent sur leur avenir et où la rupture de confiance vis à vis du système politique et du système économique est à son paroxysme, nous, dans cette assemblée, nous allons signer un accord.

un accord qui fragilise les services publics, les agriculteurs, les PME et les pays les moins exportateurs un accord qui place les droits des investisseurs au dessus des droits sociaux et des droits environnementaux